Preto poskytnutie makrofinančnej pomoci Ukrajine Parlament podporil s podmienkou, že táto pomoc bude neustále monitorovaná, aby sa finančné prostriedky použili v prospech zníženia chudoby obyvateľov. Súčasne musia predstavitelia nášho susedného štátu urýchlene prijať opatrenia na boj proti rozšírenej korupcii a podvodom a na zlepšenie daňovej disciplíny.

Keď sme v roku 2010 schvaľovali Ukrajine makrofinančnú pomoc, súčasťou uznesenia bola aj podmienka dôkladného vykonávania nevyhnutných štrukturálnych reforiem či opatrenia, ktoré má prijať Ukrajina v oblasti predchádzania a boja proti podvodom a korupcii.